Cyfryzacja, internet, automatyzacja i robotyzacja to zjawiska, które diametralnie zmieniły i nadal zmieniają zarówno rynek pracy, jak i codzienne życie nas wszystkich. Zmienia się sposób komunikacji, treść wykonywanych zawodów, zwiększa się mobilność wielu zawodów, dostęp do usług, elastyczność organizacji pracy. Ta cyfrowa rewolucja stwarza nowe możliwości pracy także dla kobiet, ale też nowe możliwości godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Mam tutaj na myśli lukę cyfrową związaną z płcią, która przynosi w efekcie niższe uczestnictwo kobiet w sektorach wymagających umiejętności cyfrowych. Te różnice czasami kilku czasami kilkudziesięcioprocentowe w istotny sposób wpływają na możliwości realizacji potencjału kobiet i ich uczestnictwo w wysoko płatnych zawodach i rozwijających się sektorach gospodarki.

To niewielkie uczestnictwo kobiet w najszybciej rozwijających się i najlepiej płatnych zawodach to przejaw segregacji sektorowej, do której dochodzi w wyniku utrzymujących się stereotypów płciowych, blokujących odpowiednie ścieżki edukacji i kariery dla dziewcząt i kobiet uzdolnionych w kierunkach matematycznych i przyrodniczych.

Ten i pokrewne sektory charakteryzują się ogromnym i rosnącym deficytem pracowników.

Cyfryzacja i internet ułatwiają także zakładanie i elastyczne działanie mikroprzedsiębiorstw.

To wszystko jest bardzo ważne.

Jednak te potencjalne korzyści, których doświadczylibyśmy lub doświadczymy dzięki internetowi, zdarzą się pod warunkiem, że usuniemy bariery blokujące dostęp kobiet zarówno do samych zawodów opartych na zaawansowanych technologiach, jak i do sprawiedliwej ścieżki awansu wewnątrz tych sektorów i zawodów.

Internet ułatwia mowę nienawiści i inne formy cyberprzemocy, w tym przemocy seksualnej, a praca przez internet i mobilność zapewniona przez nowe technologie może być pułapką wiecznej dyspozycyjności i zwielokrotnionego obciążenia kobiet. Dlatego konieczne jest, aby regulacje prawne chroniące kobiety przed szkodliwymi stereotypami płci i przed przemocą odnosiły się także do analogicznych sytuacji w świecie cyfrowym, a praca przez internet była odpowiednio obwarowana przepisami gwarantującymi czas na odpoczynek, urlop i życie prywatne. Konieczne są też działania w sferze edukacji, tak aby dziewczęta były na równi z chłopcami zachęcane do zajmowania się przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi i aby ich ścieżki edukacyjne prowadziły do studiów, które dają kwalifikacje w najbardziej atrakcyjnych zawodach. W tym kontekście z zadowoleniem przyjmujemy dotychczasowe działania podjęte przez Komisję, służące wspieraniu integracji i uczestnictwa kobiet w społeczeństwie informacyjnym. Jednocześnie wzywamy Komisję do nadania priorytetu propagowaniu zatrudniania kobiet w sektorze ICT, zwalczaniu stereotypów płciowych i wspieraniu równości płci na wszystkich etapach kształcenia, włączając w to kształcenie ustawiczne. Chciałbym też zapytać Panią Komisarz, jakie działania są podejmowane przez Komisję, aby